Panie Przewodniczący! Zarówno w dzisiejszym pytaniu ustnym jak i w proponowanych rezolucjach w sprawie rzekomych więzień CIA w Europie Parlament troszczy się o zagwarantowanie poszanowania praw człowieka. W pytaniu wzywa się Radę, żeby zareagowała tak, aby agencje wywiadowcze nie otrzymywały zezwolenia do przyjmowania uprawnień do aresztowania i zatrzymywania. Rada jak słyszeliśmy nie posiada w tym względzie żadnych kompetencji. Wszyscy w tej Izbie opowiadają się za poszanowaniem praw człowieka. W proponowanej przez EKR odrębnej, najkrótszej i najlepszej rezolucji w punkcie pierwszym stwierdzamy, że skuteczne środki antyterrorystyczne i poszanowanie praw człowieka nie stanowią sprzeczności. Jeżeli instrumentalnie będziemy wtrącać się do sposobu działań operacyjnych względem terrorystów, to ja chciałbym oficjalnie zapytać, jakie praktyczne efekty wynikły z aktywności unijnych instytucji w walce z terroryzmem?